forseti vill tilkynna að fyrirspurn um úrbætur í fangelsismálum mál hundrað og sautján á þingskjali hundrað þrjátíu frá vigdísi hauksdóttur er kölluð aftur